Budowanie otwartego i konkurencyjnego rynku gazu w Europie nie podoba się niektórym naszym partnerom. W ostatnich latach zasada równego dostępu różnych podmiotów do infrastruktury przesyłowej oraz swoboda reeksportu zakupionego gazu jest otwarcie kontestowana przez Rosję, która chciałaby przywilejów. Gasprom zapewne poradziłby sobie na konkurencyjnym rynku, ale jak każdy państwowy moloch, usilnie domaga się ochrony pozycji monopolisty, który wobec niedorozwoju rynku w Europie Środkowej może dyktować ceny, a także zasady kontraktowe sprzeczne z regułami konkurencyjnego rynku. Kluczowym narzędziem uprawiania takiej nieuczciwej konkurencji są porozumienia międzyrządowe, których jedynym celem jest ominięcie zasad wspólnego rynku. Parę miesięcy temu pojawiła się szansa, aby wzmocnić ochronę naszego rynku gazowego przez wprowadzenie mechanizmów kontroli takich umów.